Pentru toți membrii Parlamentului European, relația Uniunii Europene cu China este una strategică, are și va avea majore consecințe globale. M aș fi așteptat să discutăm despre cooperarea Uniunii Europene cu China pentru a reforma sistemul financiar mondial, ținând cont de poziția echilibrată și constructivă a Chinei, mai ales acum, înaintea summit ului G20 de la Londra. Poate ar fi fost timpul să punem pe agenda comună Africa, ținând cont de rolul major pe care China îl joacă acolo și aș putea continua. În ciuda acestor evidențe, în ciuda agendei Comisiei Europene cu China, în contrast cu agenda mult mai consistentă și mai echilibrată a celor 27 de state membre cu China, constat cu regret că noi, în Parlamentul European, transformăm această relație strategică în subiectul și prizonierul campaniei electorale a grupurilor politice.